Dnešná diskusia je nielen diskusiou o Júlii Timošenkovej. Týka sa zásad, na akých fungujú inštitúcie a demokracia na Ukrajine. A je to aj o tom, na akých zásadách chce EÚ uplatňovať svoju politiku voči susedským a partnerským krajinám. Júlia Timošenková je príklad politického procesu, ktorý by za normálnych okolností vôbec nemal nastať. Politická a kriminálna zodpovednosť by mali byť jasne oddelené v každej krajine, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám. Štátne inštitúcie na Ukrajine by mali garantovať nezávislosť a transparentnosť všetkých súdnych procesov a nie selektívne uplatňovať spravodlivosť proti politickým oponentom. Na Ukrajine by mal prebehnúť politický boj v rámci slobodnej a férovej volebnej kampane, a nie pomocou väznenia politických oponentov. Nie je totiž možné nazvať férovým politický zápas, v ktorom opozícia sedí vo väzení, rovnako ako nie je férové hrať futbalový zápas proti mužstvu, ktoré sedí v šatni.